Wenn Europa dem Willen von Präsident Trump folgt und ebenfalls die Sanktionen gegen den Iran wieder anwendet, dann wird der Iran die Produktion von Atomwaffen wieder aufnehmen, und ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten wird beginnen. Denn wenn der Iran über Atomwaffen verfügt, dann lässt sich sein Erzfeind Saudi Arabien sicher nicht davon abhalten, ebenfalls welche zu beschaffen. Und Saudi Arabien wäre sicher nicht das einzige Land, das einerseits nach der Bombe greift und andererseits Terroristen unterstützt. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Europa muss sich gegen Donald Trump durchsetzen, der alle Firmen bestrafen will, die mit Iran Handel treiben. Unsere beste Maßnahme dagegen ist eine alte Verordnung, die Sie, Hohe Vertreterin, bereits erwähnt haben die Blocking Verordnung, die den europäischen Firmen hilft, die mit dem Iran Handel treiben wollen. Durch diese Verordnung werden alle Firmen entschädigt, die wegen ihres Handels mit dem Iran ihre Aktivitäten in den USA nicht mehr durchführen können. Es bleibt uns keine andere Wahl, als die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen zu treffen.